Ugyanis valóban fontos kérdések várnak az ülésen végleges, megnyugtató, európai közösségi válaszra. Ilyen a bankok feltőkésítése is, ami azonban csak addig van rendben, amíg ez az európai belső piac fellendítéséhez szükséges.

Persze az sem mellékes, hogy az újbóli feltőkésítések mennyiben minősülnek bújtatott támogatásnak. Az EU belső piacának kihasználása potenciális lehetőség lehet, azonban az egyensúly rendkívül kényes kérdés. Ha egyeseket rejtett kormányzati támogatás miatt elmarasztalnak, míg másoknak különböző jogcímeken valójában rejtett támogatásokat adnak, akkor ez nemcsak versenytorzító, hanem zavart is kelt a rendszerben. Az EKB még ebben az évben 40 milliárd euró keretösszegű fedezett kötvényvásárlási programot indít el.

Beláthatatlan veszélyeket rejt magában az is, hogy több mint egyéves időtávra korlátlan likviditást adnak a bankoknak. Ha ez valóban így lesz, akkor a most körvonalazódni látszó és a szolidaritás jegyében megszülető EFSF rendszer téves alapokon nyugszik.